In den Mitteilungen der Kommission lese ich immer wieder Überschriften wie EU Maßnahmen zum Schutz des Waldes oder Wiederherstellung des Waldes. Ja fürchten Sie sich denn nicht vor der eigenen Lächerlichkeit? Es ist doch genau jene EU, die mit ihrer sinn und faktenbefreiten Energiewende zur nachhaltigen Zerstörung der Wälder beiträgt übrigens die einzige Nachhaltigkeit der Energiewende in Bezug auf den Wald.

Aber was kümmert es die selbsternannten Wald und Umweltschützer Waldvernichtung für einen guten Zweck. Hier ist nicht der Borkenkäfer der größte Schädling, sondern eben jene Energiewende beispielsweise 70 geplante Windindustrieparks mit zirka 500 Windanlagen im UNESCO Naturpark Odenwald, der Münsterwald, der Reinhardswald mit bis zu 800 Jahre altem Baumbestand.

Daher meine dringende Empfehlung Überlassen Sie vernünftige Waldwirtschaft den Profis vor Ort und nicht ideologiegetriebenen EU-Technokraten!